In Griechenland am Flughafen bin ich selbst erst gewesen, und ich habe sehr einfach ein Flugzeug betreten und innerhalb der EU reisen können. Das war ziemlich unproblematisch, und es gab die üblichen Kontrollen, die wir am Brüsseler Flughafen zur Sicherheit der Menschen ganz normal erleben. Ich wüsste nicht, welchen Sonderkonditionen Griechenland unterstehen würde. Ich glaube, dass es vernünftig ist, an Flughäfen Sicherheitskontrollen für die Sicherheit von Flugzeugen zu machen, damit die Sicherheit von Passagieren und Flugzeugen gewährleistet ist. Ich glaube, dafür ist jeder dankbar, und jeder will das auch.